Auch aus meinem Land, aus Österreich, gibt es Trauriges zu vermelden 18 Frauen sind in diesem Jahr bereits ermordet worden.

Es geht um entgleiste Kontrollfantasien, verletzte Egos, die aus der grundlegend ungleichen Verteilung von Macht und Ressourcen in unserer Gesellschaft resultieren. Dagegen können wir etwas tun, indem die Istanbul Konvention ratifiziert wird.